E o sărbătoare admirabilă, care marchează, așa cum sună titlul filmului realizat de Griffith, Nașterea unei națiuni. Am să omagiez Ziua Națională a Americii în felul meu, invocând câteva maxime și aforisme. Mark Twain Este bine că America a fost descoperită, dar ar fi fost și mai bine dacă s ar fi trecut pe lângă ea. Talleyrand Americanii au treizeci și două de religii și un singur fel de mâncare.